Señora Presidenta, señora Comisaria, aunque lo que se trata en este informe es la redefinición del Programa Marco Euratom únicamente para los próximos dos años, a fin de volver a alinear temporalmente los dos Programas Marco de Investigación europeos, es importante tener en cuenta que, desde el año 2006, en que se aprobó el programa Euratom vigente, se han producido dos hechos de una gran trascendencia el accidente nuclear de Fukushima y el anuncio de no prolongación de la vida útil de las centrales por parte de varios países europeos.

Aunque todas las centrales nucleares se cerraran mañana, seguiríamos teniendo que gestionar los residuos, mejorar su almacenamiento y descontaminación y reducir su volumen, entre otras muchas cuestiones que ya se han mencionado y que requieren una inversión suficiente en ID. Para ello es vital también que la investigación nuclear siga contando con los mejores científicos, que puedan dar respuesta a estos importantes retos. Por tanto, invertir en la formación de capital humano es también de suma importancia, algo que también contempla el Programa Euratom. Por otra parte, si algo ha quedado claro tras Fukushima, es que las bases científicas sobre las que se asentaba la asunción de riesgos de funcionamiento de la central no eran suficientemente sólidas, lo que revela la importancia de que la seguridad de los reactores que están hoy en funcionamiento y la seguridad del ciclo de combustión gastado estén avaladas por los resultados de una investigación profunda y rigurosa, razones éstas más que suficientes para apoyar la necesidad de reforzar también estas líneas de investigación en el actual Programa Marco Euratom. Por último, no quisiera dejar de mencionar yo también, señora Comisaria, la necesidad urgente de encontrar una solución definitiva para la financiación del programa ITER, solución que, como dice claramente el informe, no pasa por una reasignación presupuestaria desde el Séptimo Programa Marco, sino por aumentar el marco financiero plurianual para los ejercicios 2012